Wer Industrien schützt, die schrumpfen, weil der Wettbewerb weltweit so stark ist, macht sein Land nicht stark, sondern wettbewerbsunfähig.

Und wenn wir Retorsionsmaßnahmen ergreifen, wie proportioniert sie auch immer sind ich glaube nicht, dass wir damit etwas erreichen. Herr Trump reagiert ja wie ein trotziges Kind und sagt, ja gut, dann mache ich eben noch mehr. Wir sollten eine andere Strategie wählen, nämlich die Strategie, dass wir die Zölle senken.

Denn wenn es richtig ist, dass ein billiger Import die Wettbewerbsfähigkeit steigert, dann können wir davon nur profitieren.